Zunächst vielen Dank für die engagierte und auch von der Zahl der Wortmeldungen umfassende Diskussion. Das zeigt das Bedürfnis, hier im Haus intensiv über Regional und Kohäsionspolitik zu sprechen. Zunächst etwas was mir ganz wichtig ist.

Es ist ganz wichtig, dass wir in die Qualität der Arbeit mit den Regionen stärker einsteigen, gerade, wenn wir uns einige Länder anschauen, wo es sehr veritable, strukturelle Probleme gibt.

von operativen Programmen in den Regionen mitwirken.

Simplification auch das ein viel gebrauchtes um nicht zu sagen strapaziertes Wort, hier sind wir alle gefordert.

Vieles, was im ländlichen Raum passieren soll und muss, muss auch abgedeckt werden vom Fonds für die ländliche Entwicklung, der ja nicht dazu dient, ausschließlich Bauern zu unterstützen, sondern den ländlichen Raum. Der umfasst ja bekanntlich mehrere Akteure und Teilnehmer.

Die Konditionalität wird uns weiter helfen, die Qualität unserer Arbeit gemeinsam zu verbessern. Zu den Übergangsregionen ist heute vieles gesagt worden, überwiegend Wichtiges und Richtiges. Es geht darum, diesen Regionen, die eben noch nicht europäischen Durchschnitt darstellen, in ihrer Entwicklung zu helfen, wie es überhaupt die Aufgabe der Regionalpolitik ist.

Ich bedanke mich nochmals für die engagierte Diskussion und für die große Unterstützung hier im Haus für unsere Politik.